Vous parlez, mon cher collègue, de prélèvements d'impôts, donc ce sont des prélèvements. Moi je m'intéresse à la dépense publique. Les experts nous disent que, en ce qui concerne la dépense publique, à chacun des trois niveaux, c'est à dire Europe, nation, région, en incluant nos collectivités, si nous faisions l'examen de nos dépenses publiques, sans toucher aux souverainetés, uniquement en regardant comment nous pouvons mieux mutualiser nos dépenses, nous pourrions faire des milliards, des milliards, des milliards d'économies, que nous pourrions affecter au désendettement et à l'investissement. Je ne parle pas d'impôts je parle de l'économie sur la dépense publique.